virðulegi forseti skýrsla rannsóknarnefndarinnar er merkur áfangi og markar tímamót í uppgjöri því sem þarf að fara fram vegna bankahrunsins þetta er mjög ítarleg skýrsla og mér segir svo hugur að hún verði leiðbeining til alla vega stjórnsýslunnar um ókomna tíð um hvernig iðka eigi að vandaða stjórnsýslu það ríður ekki síst á því hvernig til tekst í framhaldinu hvaða þýðingu þessi skýrsla hefur en ég vil í þessu sambandi gera alþingi grein fyrir því hvernig fyrstu viðbrögð hafa verið af hálfu embættis sérstaks saksóknara eftir að skýrslan hafði verið kynnt í gær óskaði ég eftir að settur ríkissaksóknari og sérstakur saksóknari kæmu á minn fund og bað þá um að taka til í kjölfarið ákveðnar upplýsingar og mun ég nú greina frá þeim embætti sérstaks saksóknara hefur til rannsóknar fjölda flókinna og umfangsmikilla sakarefna sem meðal annars tengjast rekstri stóru bankanna þriggja eigendum þeirra og smærri fjármálafyrirtækjum samkvæmt upplýsingum frá embættinu hafa þessi mál verið tekin til rannsóknar á grundvelli kæru og ábendinga frá fjármálaeftirlitinu skilanefndum bankanna einstaklingum og eigin frumkvæði embættisins rannsókn málanna er mislangt á veg komin en fyrstu ákæru er að vænta frá embættinu í apríl og maí samkvæmt upplýsingum frá sérstökum saksóknara settum ríkissaksóknara barst síðastliðinn sunnudag bréf frá rannsóknarnefnd alþingis þar sem tilkynnt var um margháttaða meinta refsiverða háttsemi sem þurfti að rannsaka af hálfu sérstaks saksóknara jafnframt er þar vísað í umfjöllun í yfirgripsmikilli skýrslu nefndarinnar ljóst þykir að mörg þeirra atriða sem vikið er að í skýrslunni hafi þegar verið tekið til rannsókna af hálfu embættisins eða fjármálaeftirlitsins sérstök athygli er vakin á því að sum sakarefnanna geti sérstakur saksóknari ekki tekið til rannsóknar nema á grundvelli kæru frá fjármálaeftirlitinu í ljósi skýrslu rannsóknarnefndar alþingis er ljóst að endurskipuleggja þurfi áætlanir embættisins og forgangsraða rannsóknum

ég gerði ríkisstjórninni grein fyrir þessu í morgun eða með minnisblaði af hálfu ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á að sérstökum saksóknara verði gert kleift að tryggja skilvirka og vandaða rannsókn mála og saksókn mat á fjárþörf embættisins fer nú fram og er beðið eftir greiningu frá embættinu á mannaflaþörf embættisins

þótt endanleg greining liggi ekki fyrir er ljóst að settur ríkissaksóknari og sérstakur saksóknari telja að væntanlega þurfi að auka fjárveitingar til embættisins verulega endanleg niðurstaða liggur sem sagt ekki fyrir í þeim efnum en ég mun kynna hana ríkisstjórn þegar hún liggur fyrir svo taka megi ákvörðun um framhaldið en það er auðvitað mjög mikilvægt að þessi rannsókn geti farið fram hnökralaust og að menn